Férová soutěž pro evropský průmysl a obchod stejně jako ochrana evropských spotřebitelů se v globalizovaném obchodě neobejde bez definování určitých standardů výroby a také informací o výrobcích pro spotřebitele.

pokud jde o kombinování názvů vláken s jazykově nezávislými symboly či označování netextilních zvířecích částí textilních výrobků či problémové testy na alergie, což je škoda.

A to povinně u textilií dovážených ze třetích zemí a nově nepovinně u textilu vyrobeného v členských státech. Je to první vlaštovka, po které volají dlouho jak evropští výrobci, tak spotřebitelé, kterým záleží na kvalitě. Věřím, že tento princip brzy rozšíříme i na výrobky ze skla, porcelánu a další komodity a že to stihneme dříve, než evropské výrobky definitivně zmizí z našeho trhu pod tlakem konkurence levných nekvalitních výrobků.

Informace o tom, kde byla podstatná část výrobku vyrobena a za jakých podmínek, není přeci utajováníhodná skutečnost, ale je to informace, která zlepší orientaci spotřebitelů v globalizovaném tržišti. Posílí propagaci kvality evropských značek a právem vzbudí možná i hrdost občanů na to, co ještě vzdor konkurenci levné pracovní síly dokáží Evropané vyrábět. Tou hlavní přidanou hodnotou, na kterou čekají spotřebitelé, je naděje, že se snáze vyhnou koupi nebezpečných výrobků, kterých je přes zlepšování kontroly stále velmi mnoho.